Non seulement les pétroliers y nettoient leurs cuves, non seulement l'intensité du trafic conduit à des collisions polluantes comme celle du mois dernier, mais en plus elle se vide de ses richesses sous l'effet de notre impuissance à réguler l'activité de la pêche. Le rapport du Parlement sur le plan pluriannuel des petits pélagiques de la mer Adriatique ne prend pas la mesure de ces enjeux. Certes, la proposition législative de la Commission aurait pu être un peu plus ambitieuse, mais au moins proposait elle une harmonisation avec les plans pluriannuels en Europe. La version votée en commission de la pêche la vide de sa substance pas de TAC ni de quotas, abandon du rendement maximum durable, remplacé par la référence aux limites biologiques, suppression de l'échéance de 2020 sur l'objectif de mortalité et suppression de la protection des juvéniles.

Une Europe à géométrie variable, parfois dans le sens de la durabilité, parfois celle de l'irresponsabilité? Non seulement le compte n'y est pas pour préserver la Méditerranée, mais les inégalités ainsi créées désintègrent le projet européen.